Lassen sie mich ein dunkles Segment dieser Probleme aufzeigen Was vor 10 bis 15 Jahren in Europa noch undenkbar war, ist heute in vielen Städten der Union bereits bittere Realität. Die religionskonforme Gewalt gegen Frauen in Teilen der Gesellschaft, die von der Scharia geprägt ist, ist nicht nur eine Tatsache, sondern wird leider zunehmend nicht einmal mehr von unseren Gerichten verfolgt. Ehrenmorde an Frauen der zweiten und dritten Generation von Migranten werden oft im vollen Einklang und mit Einverständnis von der Familie und deren Clans durchgeführt. Die Dunkelziffer von Kinderehen ist rapide steigend Sie werden im Ausland geschlossen und von unseren Behörden meist hilflos abgesegnet.

Gewalt gegen Frauen, da gebe ich Ihnen natürlich recht, ist keine Privatsache.